dass ich bei meinen Besuchen jedes Mal über die aktuelle Situation der Insel schockiert war, über die Spaltung, und dass ich natürlich gemessen an dem, was wir zu Beginn der Ratspräsidentschaft gesagt haben heute diesen einen Punkt nur als große Enttäuschung ansprechen kann. Zur Überwindung dieser furchtbaren Spur der jüngeren Geschichte, nämlich der Spaltung durch eine echte Grenze

auch entgegen dieser falschen Einseitigkeit der Entwicklung der Wirtschaft, die wird Zypern nur mit einer Einigkeit schaffen.

Sie haben ehemals sehr dazu beigetragen, die Überwindung der alten Konflikte anzugehen. Es ist leider bisher gescheitert und Sie sind so blockiert in Ihrer Heimat wie eh und je. In Deutschland und in anderen europäischen Ländern haben wir jetzt sehr stark die Debatte über Hilfsmaßnahmen für Zypern in der Finanzkrise. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, wenn in Zypern jetzt so getan wird, als gäbe es dort keine Probleme mit dem Steuerhafen, der Steueroase Zypern.

Selbst über Geldwäsche in Ihrer Heimat sollten Sie offen reden. Wenn die Verhandlungen über die Hilfsmaßnahmen nun anlaufen, dann muss das alles Thema sein. Sie könnten mit einer Offenheit und dem Eingeständnis der Problemlage dazu beitragen, dass die Europäer insgesamt diese Probleme angehen, denn Zypern ist ja nicht das einzige Land, das Steuerungerechtigkeit möglich macht. Sie haben nochmals dafür appelliert, dass Europa mehr für Wachstum tun muss.

Deswegen müssen wir etwas gegen Steuerungerechtigkeit tun. Der Aktionsplan gegen Steuerflucht liegt auf dem Tisch, die Revision der Geldwäsche Richtlinie liegt an, die Finanztransaktionssteuer. Sie sollten unbedingt von Zypern aus dem Club der Anhänger der Finanztransaktionssteuer beitreten.